Monsieur le Président, chers collègues, chez nos concitoyens, le sentiment que nos démocraties ne fonctionnent plus qu'au profit d'une minorité est en train de croître, et je voudrais attirer notre attention à tous sur le fait que, dix jours après

J'ajoute à l'intention de la Commission européenne et, en particulier, du commissaire Moscovici notre précédent échange ici était plutôt sur un ton humoristique et léger que je n'ai plus du tout le cœur à rire. Je suis plutôt exaspéré, Monsieur Moscovici. Cela fait trois ans qu'Offshore Leaks a été révélé, cela fait un an et demi que LuxLeaks a été révélé, cela fait seize mois que l'obligation de reporting pays par pays est imposée à toutes les banques qui opèrent en Europe, sans distinction de pays et, depuis tout ce temps, la Commission européenne joue la montre.

Je suis désolé, il n'y a aucun argument je dis bien, Monsieur, et je vous regarde dans les yeux, il n'y a aucun argument qui tienne pour limiter le reporting pays par pays à certaines entreprises et à certains pays.

Et il n'y a aucun pays auquel nous ne pourrions pas l'imposer, que nous ne pourrions pas englober. Nous l'avons imposé aux banques et donc, si vous ne le faites pas, c'est que vous jouez la montre, mais au profit de qui? Il y a un seul stakeholder qui s'oppose à cette mesure, et il a fait son communiqué de presse aujourd'hui.